My ženy máme sťaženú situáciu na trhu práce z dôvodu pretrvávajúcej diskriminácie voči pohlaviu, veku, stále výrazným platovým rozdielom, starostlivosti o rodinu a tak ďalej.

Preto vítam iniciatívnu správu spravodajkyne, keďže v dnešnej dobe je nevyhnutné podporiť ženy v podnikaní, aby nestrácali motiváciu a cítili, že majú pre svoju kvalifikáciu, schopnosti, zručnosti a talent podporu. Osobne vítam veľmi iniciatívu v rámci vzdelávacieho programu Erazmus, ktorá má byť venovaná práve podpore mladých žien budúcich podnikateliek. Tiež podporujem apel našej spravodajkyne na členské štáty, aby hľadali nové zdroje financovania alebo príspevkov pre ženy podnikateľky, aby mali hlavne ženy rovnaké príležitosti a možnosti prístupu k finančným zdrojom a grantom ako muži. Ženy musia cítiť podporu aj v poradenstve a asistencii aj v prípade neúspechu v podnikaní. Bolo by preto užitočné zamerať sa aj na budovanie platforiem na nadnárodnej úrovni, na výmenu poznatkov a skúseností pri riešení konkrétnych problémov.